Az, hogy a nagy kockázatú beruházások mögött a felelősséget az államoknak közpénzekkel kell vállalniuk. Idézem a jelentést az alaptőkéjéhez további jelentős tagállami hozzájárulás szükséges, amely elengedhetetlen. Valójában tehát egy gigaméretű európai PPP konstrukcióról van szó. Nekünk Magyarországon nagyon negatív tapasztalataink vannak az ilyen típusú együttműködésekről. A tagállamoknak, az őket képviselő Tanácsnak nem lesz beleszólása a döntésekbe. Sem az irányító bizottságban, sem a Beruházási Bizottságban nem lesz képviselőjük. És ha a jelentés hangsúlyozza, hogy a beruházási alap csak akkor működhet jól, ha a tagállamok folytatják a strukturális reformokat, ami köztudottan megszorítást jelent. Valódi pozitív változás csak a neoliberális gazdaságpolitika feladásával, az adósságválság közösségi megoldásával lehet elérni.